nefndarálitið er að finna á þingskjali tólf hundruð sjötíu og níu á þingskjalinu kemur fram hvaða gestir komu til nefndarinnar og þar er frumvarpinu einnig lýst en það fjallar um að bifreiðar sem nota metangas

vörugjöldum í nefndinni var rætt um sambærilegar undanþágur fyrir aðrar tegundir bifreiða til dæmis svonefndar tvinnbifreiðar í ljós komu ákveðin vandkvæði við útfærslu á því nefndin vísar til þess að stefnt er að því að fyrir árslok tvö þúsund og átta verði mótuð heildarstefna um skattlagningu ökutækja sem nýta umhverfisvæna orkugjafa ég vil geta þess að nefndin tók þetta mál inn til umfjöllunar áður en það var afgreitt til nefndarinnar til þess að reyna að koma því í gegn háttvirtir þingmenn ágúst ólafur ágústsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal jóhanna sigurðardóttir með fyrirvara dagný jónsdóttir lúðvík bergvinsson með